Panie Przewodniczący! Nasz główny cel na wschodzie Europy musi pozostawać niezmienny, to jest utrwalenie niepodległości państw, które powstały po rozpadzie Związku Sowieckiego. A więc musimy przede wszystkim wspierać na Białorusi rozwój tożsamości narodowej i prawa językowe, odrodzenie życia chrześcijańskiego i wolność Kościoła, rozwój opinii publicznej i aktywność obywatelską, otwarcie na Zachód i niezależność, choćby elementy niezależności białoruskiej polityki zagranicznej. Dziś widzimy, że być może te wstrząsy, które obserwujemy, są znakiem, że Białoruś wchodzi w czas przyspieszonych politycznych zmian. W tych warunkach powinniśmy pamiętać o jednym, że pierwszą ze wszystkich swobód społecznych jest niepodległość ojczyzny i to powinno wyznaczać nasz stosunek do władzy i do środowisk opozycyjnych oraz społecznych.